Die Betriebe in Europa müssen wettbewerbsfähig bleiben. Durch Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, hohe Produktionskosten und niedrige Einkommen müssen sie sich großen Herausforderungen stellen. Die niedrigen Produktionskosten sowie Sozial Umwelt und Qualitätsstandards in Drittländern, die nicht mit EU Standards zu vergleichen sind, drücken die Preise. Bei weiteren Handelsöffnungen ist die Sicherung der europäischen Produktionsniveaus durch Schutzklauseln absolut unverzichtbar.

Es geht um eine faire Ausgangslage und Chancengleichheit für alle. Jedes Land sollte das Recht haben, auf die Anliegen seiner Bürger, wie Nahrungsmittelsicherheit, Umwelt, Vorbehalte gegenüber Gentechnik, und die Bedürfnisse der ländlichen Gebiete zu achten, sodass eine nachhaltige europäische Landwirtschaft gefördert wird.